Je vous ai déjà fait une fleur en vous donnant la parole pour le rapport Delli puisque vous avez demandé deux fois la parole. Je pense qu'on a fait plus qu'il ne fallait.